Po pierwsze mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym i ponad milionem uchodźców, którzy uciekają przed działaniami wojennymi w kierunku Turcji.

Po drugie z nielegalną inwazją turecką na Syrię, która ani nie zapobiega działaniom wojennym, ani też nie odgrywa żadnej roli w pomocy humanitarnej. Wreszcie po trzecie z uzbrajaniem przez Turcję następców Al Kaidy w Syrii oraz innych organizacji terrorystycznych. Ponieważ za każdym razem występuje tu Turcja, to jest wskazówka dla Unii Europejskiej, żeby negocjować i wywierać presję na Turcję.